virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu en það er lagt fram svo unnt sé að fullgilda samning sameinuðu þjóðanna gegn spillingu íslensk stjórnvöld hafa tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi gegn spillingu um árabil einkum á vettvangi greco sem eru samtök ríkja í evrópuráðinu gegn spillingu einnig ber hér að nefna starf innan o e c d sem beinist aðallega gegn mútum ó alþjóðlegum viðskiptum það skiptir afar miklu máli ekki síst nú á tímum að taka þátt í slíku samstarfi og byggist það ekki síst á því að við séum aðilar að öllum helstu alþjóðasamningum gegn spillingu bæði auðveldar slík okkur alþjóðlega lögreglusamvinnu á borð við alþjóðlega réttaraðstoð en einnig er mikilvægt að landsréttur hverju sinni sé í fullu samræmi við þau viðfangsefni sem við er að glíma að landslög gera okkur kleift að berjast gegn spillingu með öllum tiltækum ráðum virðulegi forseti sá samningur sameinuðu þjóðanna gegn spillingu sem nefndur var hér í upphafi kallar reyndar ekki á miklar lagabreytingar það skýrist að miklu leyti af því að undanfarin ár hafa almenn hegningarlög tekið breytingum vegna annarra alþjóðlegra samninga eða tilmæla sem gerð hafa verið einkum á vettvangi evrópuráðsins en einnig sameinuðu þjóðanna nýjasta lagabreytingin var samþykkt hér á hinu háa alþingi rétt fyrir áramót og ég þar við lög númer hundrað fjörutíu og níu tvö þúsund og níu um breytingu á almennum ehgingarlögum sem sett voru meðal annars í tilefni af fullgildingu samnings sameinuðu þjóðanna gegn skipulagðri glæpastarfsemi svokallaðan palermo samning svo og tilmæla grecoríkjahóps evrópuráðsins gegn spillingu ákvæði samningsins sem nú er til umræðu og hafa mesta þýðingu fyrir refsilöggjöfina er að finna í þriðja og fimmta kafla er þar meðal annars kveðið á um refsinæmi þess að bjóða innlendum eða erlendum opinberum starfsmanni mútur sem og þess sem slíkir aðilar þiggja mútur að sama skapi mælir samningurinn fyrir um refsinæmi peningaþvættis mútugreiðslna innan einkageirans og áhrifakaupa svo eitthvað sé nefnt en ef um áhrifakaup er að ræða við embættismaður eða annar maður sem hefur raunveruleg eða ætluð áhrif á ákvarðanatöku í tilteknu máli skiptir þeim áhrifum út fyrir óviðeigandi ávinning frá aðila sem vill hafa áhrif á ákvarðanatökuna í almennum hegningarlögum er þegar kveðið á um refsinæmi þess verknaðar sem nefndur er í samningnum og kallar aðild að samningnum því ekki á aðrar breytingar á lögum á forræði dómsmála og mannréttindaráðuneytis en þá einu sem gert er ráð fyrir í fyrstu grein frumvarpsins þar er lögð til viðbót við lögsöguákvæði sjöttu grein almennra hegningarlaga annar að heimilt verði að sækja mann til saka eftir íslenskum hegningarlögum fyrir brot sem falla undir fyrrgreindan samning enda þótt þau séu framin utan íslenska ríkisins og án tillits til þess hver er að þeim valdur er það gert til þess að fullnægja skilyrðum fertugasta og aðra grein samningsins virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir efnisákvæði frumvarpsins og legg því